Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea è da anni impegnata contro il cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di energie rinnovabili nel settore dell'industria, dei trasporti e nella costruzione di edifici. Nei prossimi anni, per continuare ad essere leader mondiali in tali tematiche, sarà importante migliorare l'accesso ai fondi europei per quelle nuove tecnologie che, in completa rottura col passato, si focalizzano su un'economia a basso utilizzo di carbone e carburanti fossili. Inoltre, l'Europa dovrà cooperare sia con gli Stati membri sia con le piccole e medie imprese per mantenere gli impegni che sono stati assunti con l'accordo sul clima di Parigi. L'Unione europea dovrà concentrare le proprie azioni soprattutto nel settore dei trasporti, che è stato troppo a lungo esonerato dal dare il proprio contributo alla diminuzione di emissioni di carbonio. Infine, voglio ricordare che puntare sull'efficienza dei trasporti pubblici e sull'energia pulita permetterà di sviluppare il turismo sostenibile.